Fenomenele migratorii excepționale, precum cele din sudul Mediteranei, nu trebuie să amenințe spațiul Schengen. Comisia Europeană nu trebuie să promoveze ideile anumitor state membre care îl pun sub semnul întrebării. Rolul Comisiei este de a proteja spațiul Schengen prin promovarea de soluții europene menționate în acquis ul Schengen.

Consiliul, de asemenea, trebuie să contribuie la consolidarea spațiului Schengen prin aprobarea imediată a accesării României și Bulgariei la acesta. Așa zisele probleme ale spațiului Schengen sunt false și nu au de a face cu libera circulație în interiorul Uniunii, ci cu incapacitatea sau reaua voință a unor state de a face față problemelor legate de imigrația din afara Uniunii Europene. Soluția pe viitor stă în ameliorarea sistemului european de gestionare a migrației, finalizarea sistemului european comun de azil, a cadrului juridic privind migrația ilegală și legală și sporirea rolului FRONTEX